Señora Presidenta, en la anterior sesión plenaria, en el debate sobre la futura estrategia de seguridad interior, recalqué que, para luchar de una manera efectiva contra el terror, debíamos centrarnos, efectivamente, en la prevención. Hoy también quiero incidir un poco en ese asunto. Los medios de comunicación han despertado una clara preocupación en los ciudadanos de la Unión.

Por el momento, no tenemos pruebas fehacientes que lo corroboren. Las autoridades competentes, tanto la señora Malmström como el director de Europol han dicho —y ahora ha reiterado su conversación con el señor Cohen— que los hechos no han sido probados. Ante esta duda razonable, considero precipitado tomar una medida de suspensión del Acuerdo. El TCTP es una herramienta útil para la detección y limitación de las capacidades de actuación de los grupos terroristas. Así fue demostrado en el singular caso Breivik, en Noruega, donde gracias al TCTP se logró identificar en pocas horas los canales por los cuales recopiló los fondos que utilizó en el atentado terrorista. También quiero recordar que el articulado del Convenio establece cómo actuar en el caso de que una de las partes incumpla el Acuerdo. Y desde luego, lo que no estipula es tomar la decisión de manera unilateral y suspender los Acuerdos. Lo lógico es actuar por los cauces legalmente acordados, corregir lo necesario y continuar con la aplicación ordinaria de los mismos.

Por eso seguimos buscando la verdad. Por eso seguimos investigando sin actuar precipitadamente. Pero, Señorías, un riesgo no se corrige creando o propiciando otros si no hay fundamentos sólidos y comprobables.